Monsieur le Président, ce débat a bien démontré qu'il y a un clivage entre, d'une part, les betteraviers et, d'autre part, les raffineurs de sucre de canne importé.

Il faudrait pourtant qu'ils se plient à la concurrence parce que ce sont là les règles sur lesquelles nous nous sommes entendus et par nous, j'entends la Commission, le Parlement et le Conseil. Soyez certains que la Commission prendra toutes les mesures nécessaires pour que l'approvisionnement de l'Union européenne soit suffisant.